Tato zpráva konstatuje, že klimatické změny, zejména tedy výkyvy počasí, sucho, záplavy, negativně více ovlivňují život těch, kteří jsou nějakým způsobem ohroženi chudobou, negramotností nebo také jejich důstojnost není brána dostatečně vážně ve společnosti.

Tato zpráva uvádí důležité skutečnosti, které bychom měli vzít v úvahu, když chceme nalézt řešení, např. to, že ženy nejvíce pociťují dopady všech klimatických výkyvů, protože většinou zajišťují chod domácnosti a pečují o její členy. Ženy v průměru ve světě vykonávají více než 70 veškerých činností spojených s obstaráváním vody, a to v oblastech, které jsou zasaženy změnou klimatu. Tam pracuje 70 všech žen v odvětví zemědělství, ale ženy se většinou nepodílejí na rozhodování o hospodářské nebo environmentální politice.